In der Tat, wenn Kriterien des Wachstums und Stabilitätspakts nicht eingehalten werden, dann gibt es Vorgaben, welche Maßnahmen ein Mitgliedstaat zu ergreifen hat. In aller Regel und bei Beobachtung des Bisherigen, reagieren die Länder entsprechen darauf.